Monsieur le Président de la Commission, cher Jean Claude, je veux profiter de ce moment important pour vous remercier, non seulement pour votre action à la tête de la Commission, mais aussi pour votre carrière d'Européen convaincu.

Sous votre mandat, il a fallu tourner la page de la crise financière, faire face au Brexit et à la crise des migrants.

Vous voulez aussi une Commission plus politique, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Je crois que vous avez tracé la voie aux suivantes, qui devront être encore plus politiques, car c'est par la politique que nous trouverons des solutions européennes aux problèmes concrets des Européens. Nous devons poursuivre sur cette voie d'un dialogue renforcé entre les institutions et entre les forces proeuropéennes pour construire pas à pas cette Europe qui est au cœur de votre engagement.